Señor Presidente, los miembros de la delegación española del Grupo de los Socialistas y Demócratas vamos a votar que sí al mandato de la Comisión que ya se ha llamado Barroso II. Tenemos buenos motivos para hacerlo entre ellos, que estamos seguros de que ni siquiera el señor Barroso podría darles la razón a los críticos de Barroso I cuando tiene la oportunidad de ejercer el mandato de la Comisión Barroso II. Las razones están al alcance de cualquiera. Europa ha cambiado, el mundo ha cambiado y ha entrado en crisis. Un mundo global, frente a una crisis global que necesita de una Europa globalmente relevante. Y frente a la crisis no podemos responder con más crisis, sino con acción y con acción ahora acción para asegurar la respuesta frente al cambio climático, las nuevas energías, la dimensión globalmente relevante de nuestra política exterior y nuestra contribución a un mundo más seguro en la lucha contra el crimen y contra el terrorismo. Esa acción es necesaria ahora. Han pasado ya seis meses desde las elecciones ya va siendo hora de que tengamos una Comisión a pleno rendimiento y en pleno funcionamiento.